forseti vill geta þess að atkvæðagreiðsla fer fram klukkan ellefu það er strax að loknum óundirbúnum fyrirspurnatíma þá verður gert hádegishlé milli klukkan